Me oleme täna palju rääkinud valimistest Ukrainas, ka valikulisest kohtumõistmisest. Oleme tõsiselt huvitatud sellest, et edasi arendada suhteid Ukrainaga.

See kätkeb ka majandusreforme ja majanduslikku integratsiooni. Ja sellest pole me täna sisuliselt rääkinud. Ka see on valdkond, millele peame tähelepanu pöörama, millesse panustama. Ukraina on huvitatud välisinvesteeringutest oma riiki, kuid seni on ise vähe teinud, et neid kuritegelike ülevõtmiste eest ka kaitsta.

Meil Euroopa Parlamendis ja volinik Fülel tuleb ka see valdkond tõsise tähelepanu ja toetuse alla võtta. Toetades assotsieerumist, peame toetama ja julgustama ka samme sellel teel.